Mimo postępów osiągniętych przez Turcję na drodze akcesji, wiele pozostaje jednak do życzenia, jeśli chodzi o proces demokratyzacji tego kraju.

Parlament nalegał wówczas i nalega dziś na turecki rząd, aby ustanowił ramy prawne zgodne z Europejską konwencją o ochronie praw człowieka umożliwiające niemuzułmańskim społecznościom religijnym i alewitom funkcjonowanie bez zbędnych ograniczeń. Już po przyjęciu wspomnianej rezolucji w grudniu 2009 roku zaniepokojenie Unii wzbudziła podjęta przez turecki Trybunał Konstytucyjny decyzja o delegalizacji Partii Demokratycznego Społeczeństwa, z której ramienia zasiadało w tureckim parlamencie 21 deputowanych.